Madame la Présidente, chers députés au Parlement européen, je ne peux que vous remercier pour vos différentes interventions puisque la quasi unanimité d'entre elles nous renforce dans notre action. Je constate que nous sommes d'accord sur l'importance que l'Union européenne doit accorder à cette action pour l'abolition de la peine de mort. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je le répète encore une fois, la haute représentante Mme Ashton en a fait une priorité personnelle. Nous espérons vivement qu'avec ses partenaires, l'Union européenne parviendra à un résultat satisfaisant, comme je l'ai dit, à la soixante cinquième Assemblée générale des Nations unies, avec une résolution qui renforcera encore le mouvement vers un moratoire universel. Puisque nous croyons fondamentalement que l'abolition de la peine de mort est essentielle pour protéger la dignité humaine et respecter l'ensemble des droits de l'homme, nous nous opposons à l'utilisation de la peine capitale dans tous les cas et, je le répète, dans toutes les circonstances, et ne cesserons pas d'appeler à son abolition universelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conclusion en la matière est claire il n'y a pas de place pour la complaisance et c'est pourquoi nous utiliserons tous les moyens disponibles dans la réalisation de notre objectif.